Ich bin auch für die Abschaffung der Todesstrafe, und zwar weltweit. Nur wenn wir das vom Iran verlangen, dann müssen wir auch glaubhaft gegen andere Länder auftreten, die die Todesstrafe haben, ja sogar mit Folter arbeiten.

Daher bin ich auch der Meinung der Kollegin Durant, dass man eine von den USA unabhängige Iran Politik entwickeln sollte. Soweit war dann der Übersetzungsdienst wieder präsent.

Gott sei Dank ist diese Einsicht jetzt gereift, denn mit Sanktionen und Drohungen gegen den Iran haben wir gar nichts erreicht.

Ich persönlich bin gegen die Nutzung der Kernenergie auch die friedliche Nutzung der Kernenergie lehne ich aus Sicherheitsgründen ab. Aber wenn die Europäische Union selbst Kernenergie nutzt, muss sie das auch dem Iran gestatten.